Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y hay quien todavía puede preguntarse por qué este día. Bueno, pues porque es fundamental que la sociedad reaccione. Todos los esfuerzos son pocos por concienciar y promover acciones contundentes para poner fin a esta lacra, a la que no podemos acostumbrarnos. La dinámica del no veo, no oigo y no hablo se tiene que acabar. Es necesario romper ese muro construido con el miedo y la soledad de la víctima, porque quien gana, ante ese silencio desesperado, es el agresor, que se siente fuerte para seguir maltratando, acosando y, en el peor de los casos, matando a esa mujer a la que dice amar. La mayoría de los casos de violencia contra las mujeres vienen de su pareja y, en el caso de los niños, de personas de su entorno. Es importante que las víctimas denuncien, pero para ello tienen que sentirse protegidas. Por ello, me siento orgullosa de haber sido ponente de la orden europea de protección de las víctimas, para que las órdenes de alejamiento nacionales sean reconocidas en cualquier país europeo, lo que favorece la seguridad de las mujeres que huyen de sus agresores. Queda aún mucho camino por recorrer en legislación europea. Por eso hemos presentado esta pregunta oral, para saber qué estrategia europea está llevando a cabo la Comisión. Es necesario un mayor compromiso para erradicar esta violación de los derechos humanos, que es consecuencia de la desigualdad entre hombres y mujeres. Se calcula que el 35 de las mujeres y niñas sufren algún tipo de violencia física o sexual a lo largo de su vida. Y esto tiene que parar, porque yo creo firmemente que, si trabajamos en educación, también en prevención, en protección de las víctimas y, por supuesto, en un control mayor de los agresores, podemos evitar tanto dolor causado por estas violaciones, que tantas veces ni siquiera las jóvenes distinguen. El amor no tiene que doler, ni controlar y, por supuesto, no tiene que matar.